Monsieur le Président, Madame la Commissaire, mes chers collègues, dans le contexte actuel d'accélération des échanges internationaux, nous nous devons à une vigilance extrême. Nous devons ainsi établir des règles strictes, transparentes et harmonisées pour la délivrance et la gestion des autorisations aux navires de l'Union pêchant en dehors des eaux communautaires et aux navires étrangers opérant dans les eaux de l'Union. C'est l'objet de ce règlement, puisqu'il définit un cadre durable de nos activités de pêche dans le monde durable parce qu'il vise les opérations de changement de pavillon, phénomène bien connu pour contourner les règles durable parce qu'il conditionne la délivrance des autorisations de pêche au respect des règles de la politique commune de la pêche et de la gestion raisonnée des ressources halieutiques

Pour ces raisons, je soutiens cette résolution et vous invite à la soutenir. Je souhaite toutefois vous alerter sur l'autre volet à mettre en place pour réellement atteindre cet objectif de durabilité, à savoir le contenu des accords internationaux en matière de commerce.